Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Beim handelt es sich darum, dass während der dritten Handelsperiode nicht dauerhaft, sondern zeitlich begrenzt Emissionszertifikate aus dem Markt genommen werden und am Ende der Periode wieder eingefügt werden.

Wir haben jetzt im Parlament daran gearbeitet Der Industrieausschuss hat dort ein negatives Votum auf den Weg gebracht, und im Umweltausschuss hatten wir eine große Mehrheit dafür.

Sie haben es heute gesehen Selbst die Industrie schaltet Anzeigen, aber auch Kirchen, die katholische Kirche am Wochenende und die evangelische Kirche, haben Anzeigen geschaltet, um das Backloading zu unterstützen.

Das ist natürlich eine parlamentarische Entscheidung.

Ich weiß, dass viele Kollegen sagen, wir dürfen nicht in einen Markt eingreifen, und dass viele skeptisch sind, hier morgen mit Ja zu stimmen und eher das Nein bevorzugen. Ich kann aber nur sagen, das ist unser Job und unsere Aufgabe! Es passiert jeden Tag in der Europäischen Union, dass Parlamente in Märkte eingreifen, wenn sie nicht richtig funktionieren. Wir haben 2008 während der Debatte um das Klima und Energiepaket einen Fehler gemacht. Die Mehrheit des Hauses war dafür, dass wir zu viele Zertifikate ins System geben.

Und wenn zu viele Zertifikate im System sind, dann fällt der Preis. Das war unser Fehler!

Ich weiß nicht, ob das die Lösung für das Problem ist.